Mit einem Exportvolumen von zehn Milliarden Euro stellen sie den größten Anteil der europäischen Agrifood Exporte. Aber nicht nur das Der europäische Spirituosensektor ist traditionell eng an die Landwirtschaft geknüpft neben einigen großen Herstellern ist er noch überwiegend klein und mittelständisch geprägt.

Ohne Zweifel sind Spirituosen für unseren Außenhandel, aber auch für die Erhaltung eines lebendigen ländlichen Raumes von Bedeutung. Deshalb möchte ich mich herzlich bei der Berichterstatterin und den Kollegen bedanken. Ich denke, dass wir gute Vorschläge erarbeitet haben, wie die Spirituosenverordnung zukunftsfest gemacht werden kann. Für die vielen kleinen und mittelständischen Brennereien wird das System der geografischen Indikation vereinfacht, und aus Sicht der Konsumenten schaffen wir beispielsweise durch klare Regeln zur Abrundungszuckerung mehr Transparenz.